bila i ozbiljna novina, u što ne sumnjam, ali malo sumnjam ponekad u naše prijatelje iz EFDD a jer i oni znaju koristiti razne argumente, a pogotovo, moram reći, neka iskustva s nevladinim organizacijama koje su bile odlične, ali ima i mnogo nevladinih organizacija s kojima sam zaista imao vrlo loša iskustva.

To se može provjeriti, gospodine povjereniče.

Također, nevjerojatno je da migranti uopće nisu bili spremni na suradnju s osobama koje su bile zadužene za ispitivanje, a neki su čak govorili o tome da ne žele surađivati s talijanskom policijom, odnosno s Frontexom.

To su ozbiljne, ali provjerive optužbe. Ja Vas u tom kontekstu pozivam da zaista pokušamo stati na kraj ovim pričama, da znamo točno ono što se dešavalo i da napokon imamo jednu ukupnu strategiju prema svemu onome što se dešava na Mediteranu jer inače, znamo da je prekasno, nemojmo da bude baš do kraja kasno.